Chciałabym rozpocząć od gratulacji dla pani McAvan oraz wszystkich, którzy pracowali nad dyrektywą i rozporządzeniem na temat nadzoru farmakologicznego. Kwestie zawarte w tych dokumentach są bardzo ważne dla systemu zdrowotnego, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa pacjentów. Jak pokazują statystyki, z powodu skutków ubocznych przyjmowanych leków rocznie umiera blisko 200 tysięcy osób, ok.

Widać zatem, że wraz ze zmianą zasad rejestracji produktów farmaceutycznych konieczne stało się wprowadzenie systemu, który wykorzystując internet będzie dostarczał rzetelnych informacji o lekach. Jednak bez prawidłowego zgłaszania wszystkich skutków ubocznych leków przez personel medyczny, pacjentów oraz przedsiębiorstwa, nie będzie dobrego nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Najpierw należy bowiem dostrzec pewne sygnały wskazujące na potencjalne problemy i na ich podstawie podejmować działania. Jest to nowy krok w stronę całkowitej jawności i przejrzystości informacji z dziedziny farmakologii. Ważnym elementem nadzoru farmakologicznego jest umieszczenie informacji o lekach w internecie we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej w taki sposób, aby ich treść była zrozumiała dla wszystkich pacjentów. Należy jednak zwrócić uwagę, że internet oprócz tego, że jest bardzo dobrym źródłem informacji może zawierać wiele fałszywych informacji, dlatego konieczne jest, aby cały czas prowadzić monitoring i aktualizować wypracowany system, ponieważ najważniejsza jest jego efektywność. Istotne są również propozycje dotyczące zwiększenia przejrzystości unijnego systemu nadzoru poprzez wykorzystanie przesłuchań publicznych do gromadzenia informacji o skutkach ubocznych. Jest to pożyteczne narzędzie w sprawowaniu nadzoru, zwłaszcza jeśli całe społeczeństwo, a nie tylko wąskie grono specjalistów będzie mogło brać w nim udział, co z pewnością zwiększy zaufanie pacjentów do leków.